Señora Presidenta, creo yo, al contrario que mis colegas, que el Parlamento ha conseguido traer a primera lectura un texto muy equilibrado entre las medidas que son necesarias para la protección y la recuperación del atún rojo acordadas en la CICAA, el mantenimiento de la actividad de la flota y el refuerzo de las medidas de control. Por ello, la Comisión de Pesca ha eliminado algunas de las propuestas maximalistas del ponente, que hubieran supuesto la paralización de la actividad de la flota de los buques comunitarios y solo de los buques comunitarios con las desastrosas consecuencias socioeconómicas que ello hubiera implicado. Hay que recordar que, desde el año 2006, el atún rojo ha estado sometido a sucesivos planes de recuperación y que cambiar las reglas del juego a mitad de la partida, solo para la flota comunitaria, además de injusto y discriminatorio, difícilmente aportaría beneficio alguno a la sostenibilidad del recurso, ya que el resto de las flotas podrían seguir faenando. Por último, quisiera insistir en la necesidad de abreviar los plazos en la transposición a la normativa comunitaria de las recomendaciones adoptadas en el seno de las ORP. En este caso, el retraso ha sido debido a la incomprensible oposición de la Comisión Europea y de algunos grupos de este Parlamento a incluir previsiones de actos de ejecución en el articulado de este Reglamento, algo que razonablemente había sido solicitado por el Consejo, con el fin de obtener seguridad jurídica en la interpretación de determinados aspectos técnicos que podrían impedir el cumplimiento de las obligaciones de control impuestas por la CICAA. Por ello, nuestro grupo político va a oponerse a la declaración unilateral del Parlamento propuesta en la enmienda